Je ne sais pas si je reprendrai à mon compte cette affirmation peut être un petit peu optimiste, mais ce qui est sûr en tout cas, chers collègues et nous le savons tous c'est que la plupart des révolutions naissent sur le terreau de l'injustice fiscale. Comme le commissaire l'a dit très justement à l'instant, il y a de l'exaspération chez nos concitoyens parce que, révélation après révélation, ils se rendent compte que l'un des principes les plus sacrés de nos démocraties c'est à dire l'égalité devant l'impôt est bafoué et miné par un certain nombre de pratiques telles que l'optimisation agressive, l'optimisation fiscale, qui font qu'un certain nombre de multinationales s'acquittent d'un impôt ridiculement bas et, en plus, dans des pays dans lesquels elles n'ont pas d'activité économique réelle.

Moi, je dirais plutôt des exigences, mais en même temps nous reconnaissons parce qu'il faut le reconnaître que ce travail qui nous est aujourd'hui présenté le paquet fiscal que vous avez présenté en commission et en plénière va incontestablement dans le bon sens. C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens et, de ce point de vue, c'est bien.

Pas parce que nous sommes maximalistes, mais parce que c'est une position qui a déjà été adoptée par le Parlement européen.

Vous le savez tous, le Conseil n'est pas très allant sur les questions fiscales, et notamment sur la transparence.

En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à défaut d'être insatisfaits, nous sommes exigeants, vigilants, mais aussi enthousiastes à l'idée d'aller plus loin avec vous, Monsieur le Commissaire.